Doamnă președintă, doamnă comisar, mulțumesc raportorului, colegul nostru, care a sintetizat foarte bine cele patru strategii. Vă mulțumesc că sunteți în seara asta aici și, nu numai pentru că sunteți aici, ci și pentru că ați înțeles extrem de bine ce înseamnă dezvoltare regională și pentru

Strategiile macroregionale reprezintă instrumente utile pentru dezvoltare, dar și pentru a face vizibile pentru cetățeni beneficiile cooperării europene. Raportorul a arătat foarte bine ce s a obținut prin aceste strategii. M aș opri asupra Strategiei pentru regiunea Dunării, unde raportorul face propuneri concrete, pe care le susțin și eu redeschiderea unui centru de strategie pentru regiunea Dunării, care ar putea contribui la o mai bună punere în aplicare a strategiei. Sigur, aș putea să spun că sunt de acord cu cei trei, dar m aș bucura să avem și o strategie macro a regiunii Mării Negre, așa cum avem pentru Marea Baltică și Marea Adriatică. În orice caz, sper să continue și după 2020, să nu facem confuzie.